În 28 noiembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri anticipate parlamentare. De mai bine de un an de zile de când Alianța pentru Integrare Europeană se află la guvernare, s au făcut progrese importante în reformarea societății și economiei Republicii Moldova. De asemenea, Alianța pentru Integrare Europeană a demonstrat dorința sinceră de a merge ireversibil pe calea europeană. Pentru toate aceste lucruri și văzând aceste progrese, Uniunea Europeană a susținut și susține politic și financiar Republica Moldova. Sper din tot sufletul ca alegerile de duminică să valideze definitiv drumul Republicii Moldova către o democrație totală, către stat de drept și economie de piață funcțională, până la urmă către familia europeană din care sper că Republica Moldova va face parte pe deplin în viitorul apropiat.